Hvala lepa. Lep pozdrav! Jaz verjamem, da v tem božično-novoletnem paketu, ki smo ga danes poslušali, je prav vsakdo našel nekaj zase, od tistih bolj konservativnih do tistih bolj progresivnih, do bolj liberalnih pogledov, in slišali smo danes tudi v razpravi, da obstajajo tudi liberalni pogledi v SDS. Jaz se jih veselim, ker bomo na ta način zagotovo v kakšnih pogledih tudi, veliko lažje sodelovali, kot se morda v tem trenutku vidi ali pa sliši ali pa zdi. Ampak če se vrnem nazaj na, na današnjo tematiko. Slišali smo, marsikaj, se pa na neki način smo prišli do tega, da se prerekamo o okoli financiranja osnovnih šol, torej zasebnih, in javnih. In na žalost je ta debata postala tisto, kar smo se nekateri, bali, da bo postala precej ideološka in jaz mislim, da je čisto nepotrebno, da do tega, prihaja, ker, situacija je relativno enostavno rešljiva, če gledamo z vidika problema kot takega, kadar jo pa položimo na polje političnega, se pa nekoliko bolj zakomplicira in, potem nas pripelje v situacijo, v kateri smo. Zdaj veliko smo slišali o obveznem javno veljavnem programu o nadstandardnem oziroma nadrazširjenem programu, in ne bi se spet ponavljal, in in šel v detajle, ker, mislim, da, da ne bi dodal nič kaj novega, kar že nismo slišali. Težava je, je pa vedno ena in ista in to mora zakonodajalec oziroma vlada z nekim predlogom razrešiti. Torej, kako ločiti obvezni in razširjeni, program, ker namreč, ta, ta težava je zelo enostavno rešljiva na področju javnega šolstva, na področju zasebnega je pa precej težje narediti neko ločnico med tistimi šolami, zlasti pri tistih šolah, ki uporabljajo, take pedagoške pristope, kjer, je ena in druga prvina zelo prepletena med sabo, ne, tako da, mislim, da nas, da je to tisto, kar nas danes in nas je tudi v preteklosti najbolj, postavljalo v situacijo, da, da imamo to težavo. Vseeno bi pa rad poudaril, da je v duhu naše ustave, danes smo jo velikokrat omenjali, zasebno šolstvo neko področje, ki bogati slovenski, šolski prostor. Tudi to smo velikokrat slišali, in jaz sem prepričan, da na noben način to ne pomeni, da bi, lahko ali pa da bi moralo siromašiti javnega. To ni cilj. Ni namen in verjamem tudi, da ne predstavlja nekega tveganja. Danes smo velikokrat slišali tudi, vsaj dvakrat, potem sem nehal šteti, ker ne vem, če je imelo smisla s strani SDS-a, da v prejšnjem mandatu tako ministrica, pristojna ministrica za šolstvo, kot predsednik vlade nista, z izjemo nekaj obiskov, naredila nič v tej smeri. Če smo čisto korektni in pošteni, in prav je, da v tej hiši smo, kolikor le lahko, to ne drži. Bilo je vloženih veliko nekih naporov, se pa strinjam, da rezultata, res, če govorimo o rezultatu, torej o razrešitvi tega problema, do tega končnega cilja nismo prišli, ampak reči, da ni bilo vloženo nobenega napora v tej smeri, to pa, verjamem, da ni korektno, in se boste s tem strinjali. V končni fazi, ukvarjali ste se, vi, ki ste bili tukaj takrat, tudi z eno, eno novelo. Ste jo tudi večkrat danes, omenili in ne morem se strinjati niti glede tega, bilo je omenjeno, zdaj, ne spomnim se točne dikcije, ampak rečeno je bilo, da ta novela ni bila v skladu z odločbo ustavnega sodišča, in vam bom prebral mnenje zakonodajno-pravne službe, torej citirano iz magnetograma, z dne šesti deveti dva tisoč sedemnajst, ki pravi: "Predlog zakona," torej govorimo o na, noveli prejšnje vlade, "predlog zakona odpravlja različen obseg financiranja obveznega dela javno veljavnih programov osnovnošolskega izobraževanja na javnih in zasebnih šolah. Zato s tega vidika tudi po mnenju zakonodajno-pravne službe, uresničuje odločbo ustavnega sodišča." In tako naprej in tako naprej. Torej, rešitev je bila na mizi, ampak kot smo tudi v v SMC-ju, v uvodnem pretstavitvus, predstavitvi stališča omenili, je bila težava in očitno bo še nekaj časa, upam, da ne predolgo, politične volje. Ker kot smo slišali razpravo pred kratkim, je postala ideološka in, čim postane ideološka, potem je težko poiskati neko rešitev. Jaz mislim, da moramo najti predvsem neko tehnično rešitev, sicer ne bomo naredili, koraka naprej. Vsaj ne mi, ga pa bo naredil, kdo drug, ker namreč, slišali smo, tudi večkrat, je bilo omenjeno, je bil omenjen intervju z, gospo iz predsednico ustavnega, sodišča, ki, se postavlja oziroma se je, poslovila, pa moj kratek komentar na to, no. Danes vidimo, da malo vlečemo vsak, na svoje oziroma stojimo na neki način, lahko včasih tudi na, na zavori, in če bomo to delali, se ne bomo premaknili. Tudi to ideološko prerivanje, ne prinese nekih, konkretnih, rezultatov in posledica vsega tega utegne biti, in to je zelo realno, glede na aktivnosti, ki tečejo tudi v, na ustavnem sodišču, da bo ustavno sodišče enostavno samo poseglo v našo zakonodajno funkcijo in odločilo in sprejelo neko začasno rešitev, s katero se bomo potem, spet bo naša odločitev, ali se bomo strinjali, za krajši čas, za daljši čas, ali bomo pa preprosto pustili, ampak, kaj hočem reči s tem. Meni taka rešitev osebno ni všeč, ker, če sledimo tej delitvi oblasti na tri veje, in pridemo do točke, ko ustavno sodišče mora poseči v zakonodajno funkcijo, pomeni, da nekaj ni okej. In, to je, bom rekel tako, z vidika spet bom, četrtič mislim, da danes, omenil že politični sistem, to ni neki dober signal, ne za vse nas, ki smo tako ali drugače vključeni v soustvarjanje, naše države, pa tudi ne za za naše, državljane. Še enkrat bom poudaril tudi to, da je bilo v prejšnjem mandatu vloženo zelo veliko napora, da bi prišli do neke novele, ki bi bila dovolj splošno sprejemljiva in bi dobila šestinštirideset glasov. Žal, je ta novela, kot ste omenili, nasedla, torej okopi so bili, pregloboki, in v SMC se, se zavedamo, da je to neka težava, ki jo moramo rešiti, zato bomo bili tudi v tem smislu, tudi v v tej koaliciji, oziroma če se bomo, vsi skupaj odločili, da razmišljamo tudi širše, zelo konstruktivni v tem smislu. Se pa ne morem strinjati s tem, prej sem bil zelo pozoren in sem zelo pozorno poslušal, mislim, da je bil, kolega Lisec, ki je rekel, da takrat iz SMC oziroma v prejšnji, vladi oziroma, koaliciji ni nihče stopil do SDS-a in poiskal neko, neko širšo podporo. Pa vas danes vprašam, a ste pred vložitvijo tega predloga zakona, morda tudi vi stopili še do koga izven, dajmo reči, opozicijskih strank pa malo potipali, pa pogledali ali, ali bi bilo neko soglasje. Jaz verjamem, da ne, kar je ta rešitev že bila že večkrat ponujena in, in naša stališča, poznate, tako da, če ponavljamo veg, vedno eno in isto rešitev, in pričakujemo neki drugačen rezultat, je to tako, malo naivno, bom rekel, ne. In še tretja stvar, ki bi se je, rad dotaknil kot odziv ponovno na kolega Lisca. Morda me niste, pozorno poslušali ali pa ste dobili napačno informacijo, nanašam se na, stališče SMC-ja. Rekli ste, da za nas časovna dimenzija uveljavitve te ustavne določbe, ni pomembna. Seveda je pomembna, ampak jaz sem se nanašal, ko sem, predstavil stališče na to, da ni pomembna časovna dimenzija z vidika tega, koliko še neuresničenih ustavnih odločb je. Torej imamo še kar nekaj starejših ustavnih odločb, tako da iz tega aspekta za nas ni pomembno, katere se lotimo, ker če bi šli po nekem časovnem zaporedju, bi se morali lotiti najprej Ankarana, ko je neki naš skupni problem, da tako rečem, ne, ki tranzitira iz vlade v vlado, iz leve v desno, in šele nato bi prišli na tiste mlajše, ustavne odločbe, če se tako izrazim. Tako da, tukaj v tem smislu časovna dimenzija ne igra za nas, neke vloge, pa verjamem še, da še za marsikoga, drugega ne. Tako da, toliko zaenkrat. Če bom imel še kakšne ideje, se bom pa oglasil. Hvala lepa za pozornost.